Herr Seeber, eine Nachfrage Ist Ihnen nicht bekannt, dass wir Sozialdemokraten einen Antrag im ECON gestellt haben, in dem wir genau auf diese Problematik hingewiesen haben nämlich, dass hier industriepolitische Probleme entstehen können und die CO Reduzierungsstrategie beim Pkw in Frage gestellt wird und dass dieser Antrag im ECON auch angenommen worden ist?